Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir diskutieren jetzt über den Bericht über die Menschenrechte in der Welt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, der EU Außenbeauftragten auch wenn sie gerade nicht zuhört ein paar Fragen nach dem neuen Sonderbeauftragten für Religionsfreiheit außerhalb der EU zu stellen. Dieser Posten ist soeben geschaffen und vergeben worden an Ján Figeľ ein klassischer Versorgungsposten für einen Christdemokraten. Es gibt auch einen Sonderbeauftragten für Menschenrechte, Herrn Lambrinidis aus Griechenland, auch so ein Versorgungsfall, aber das ist ein anderes Thema.

Es geht bei ihm viel um die zahlreichen sexuellen Identitäten, die sexuellen Orientierungen und die vielen Gender, die Menschen so haben können. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er dort sehr schnell Menschenrechtsverletzungen sieht und dann auch sehr schnell aktiv wird und diese rügt. Bei Menschenrechtsverletzungen gegen Christen tut er erkennbar weniger. Frage Nummer eins Der Sonderbeauftragte für Menschenrechte hat einen eigenen Stab, und dieser ist bei Ihnen im Auswärtigen Dienst angesiedelt. Warum hat der Sonderbeauftragte für Religionsfreiheit keinen eigenen Stab? Er ist nicht ebenbürtig, er ist nicht bei Ihnen im Auswärtigen Dienst angesiedelt, sondern lediglich beim Entwicklungshilfekommissar. Ist der Schutz und die Förderung der Religionsfreiheit für die Juncker Kommission weniger wichtig, weniger wert? Frage Nummer zwei Können die Aufgaben der vielen Sonderbeauftragten nicht eigentlich viel besser von den Außenministerien der Nationalstaaten wahrgenommen werden? Ist es nicht so, dass sich jeder Sonderbeauftragte irgendwie wie ein kleiner Außenminister geriert. Und sind das dann nicht ein bisschen viele? Frage Nummer drei Hat der Rechnungshof eigentlich schon einmal die Effizienz der vielen Sonderbeauftragten überprüft und eine Kosten Nutzen Rechnung aufgestellt? Wissen wir also, was wir bezahlen und was dann dabei herauskommt? Ich habe da so meine Zweifel und würde mich freuen, wenn Sie diese ausräumten.